Herr Präsident! Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass diese neue Technologie auch den kleinen und mittleren Betrieben in Europa eine Chance gibt, nämlich zuerst als Zulieferer für das System und dann natürlich auch in der Nutzung des Systems. Deshalb sind die Nutzungskonzepte für dieses neue System extrem wichtig, weil das natürlich auch eine starke Exportkomponente bilden könnte und Europa sich hier zu einem globalen Anbieter von präziser genauer Technologie in einem völlig neuen Qualitätsstandard positionieren könnte. Insofern gratuliere ich dem Berichterstatter für diese neue Entwicklung und vor allem der Kommission, dass sie diese Chancen für die europäische Wirtschaft und für neue Beschäftigung wahrgenommen hat.